In der Tat begrüßen wir den Beitritt Ecuadors zu dem Abkommen, weil wir ja ursprünglich auch ein Anden Abkommen haben wollten, weil die Integration auf regionaler Ebene natürlich auch ein wichtiges zentrales Momentum unserer Politik gegenüber den Ländern in Lateinamerika ist.

Ich denke, die Ausrichtung trifft es auch Wir wollen den Beitritt organisieren, wir wollen aber auch die Implementierung verbessern. Deswegen der Verweis auf die Roadmap die wir bei Kolumbien und Peru auf den Weg gebracht haben übrigens mit Mário David und meiner Person als den Händlern, die gegenüber den Regierungen diese Roadmap ausgehandelt haben, denn in der Tat, Frau Kommissarin Sie haben hier völlig Recht nicht nur die Verhandlungen sind entscheidend, sondern die Umsetzungen sind entscheidend und sukzessive in der Umsetzung, auch gerade was die Frage der Arbeitnehmerrechte, der Umweltstandards anbelangt, gemeinsam einen Weg zu beschreiten, um Verbesserungen hinzubekommen. Insofern ist Ecuador sicherlich auch gefordert, in die gleiche Richtung zu gehen wie Kolumbien und Peru, auch um hier Fortschritte zu erzielen, insbesondere was die Frage von Arbeitsinspektoren anbetrifft, weil gerade die IAO Konvention 1929 noch nicht unterschrieben ist.